Señora Presidenta, yo también quiero unirme a las felicitaciones al ponente, el señor Seeber, por su trabajo continuo e incansable a favor de la mejora de la gestión y la eficiencia de los recursos hídricos en la Unión Europea y fuera, y agradecerle que haya fijado y felicitarle por ello que el agua se mantenga como bien público y que también el acceso al agua debe ser un derecho fundamental y universal. En ese sentido, le agradezco que haya tenido en cuenta ese ánimo a las autoridades locales para que destinen un porcentaje de las tasas que recogen, en relación con la gestión del agua, para acciones de cooperación descentralizadas unidas al agua, e incluso el ejemplo del 1 que ya algunos Estados miembros llevan a cabo. También le agradezco que exija a la Comisión que presente una directiva sobre escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático. Yo querría que el Comisario, aquí presente, nos pudiera responder cuándo va a presentar esa directiva sobre la sequía, de la misma manera que existe ya una directiva sobre las inundaciones. También agradezco al ponente su insistencia en la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, puesto que se sigue perdiendo más de un 20 en muchos de los ámbitos urbanos, etcétera, en la Unión. Y también querría, por otro lado,